Señor presidente, comisaria, quiero poner también cara y ojos a esta iniciativa como lo han hecho mis compañeros. Y en este caso, son los de Lolita Chávez, amenazada de muerte en Guatemala, perseguida y con una nueva orden de detención, procesada por defender las comunidades indígenas y su medio natural en Guatemala. Fundadora del Consejo de Pueblos K'iche', se acogió a un programa de protección temporal de defensores de los derechos humanos del Gobierno vasco, y se convirtió, durante los ocho meses que residió en Euskadi, en un referente y una inspiración, al extremo de ser finalista del Premio Sájarov. Hace unas semanas, ha recibido en el País Vasco el Premio Ignacio Ellacuría a la cooperación. Antes de partir Lolita recordaba que, sin el apoyo recibido, ahora estaría bajo tierra. No he nacido para ser asesinada, he nacido para seguir viva y llamo a todos los pueblos a tejer lazos de solidaridad recíproca. Este mensaje, primero, certifica que este tipo de programas de protección es útil, que aporta, que resuelve, pero, además, nos interpela porque nos anima a organizar mejor, a coordinarnos y aportar más medios a la solidaridad que debemos a quienes se juegan la vida en todo el mundo para defender los derechos fundamentales. Cuando, además, son mujeres, cuando superan estereotipos y patrones culturales para pasar a primer plano y convertirse en líderes de una comunidad, tenemos una triple obligación porque corren más riesgos, porque lo tienen más difícil y porque en muchos países las mujeres son la gran esperanza. Ese es el sentido de las preguntas que presentamos hoy, señora comisaria. ¿Qué seríamos capaces de hacer si coordinamos todas las voluntades y recursos disponibles, si los sumamos, si somos capaces de generar una sinergia que haga mucho más eficaces los esfuerzos de hoy? ¿Cree usted que se generarían nuevas iniciativas y programas más completos? ¿Somos conscientes de la especial situación de las mujeres y la doble dificultad que afrontan para poder liderar estos movimientos pro derechos humanos? Hay mucho conocimiento disponible, muchas voluntades que sumar, y un buen tema para que la Unión profundice en su vocación de agente de paz y defensora de las libertades en el mundo.